Myślę, że Turcja daje oczywiście olbrzymie potencjalne korzyści w polityce wobec regionu, którą sami chcemy prowadzić, tak wobec Kaukazu, jak i Bliskiego Wschodu. Ta nowa polityka turecka w regionie, niezwykle aktywna, stawia oczywiście pytanie, czy będzie to bardziej polityka turecka pod europejską flagą, czy faktycznie będzie to europejska polityka z turecką pomocą.

Jestem w szczególności wdzięczny za to, że tak dobrze zostały potraktowane zagadnienia wolności religijnej chrześcijan w Turcji.